Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! zdaj, danes razpravljamo o rebalansu proračuna, za katerega smo na seji odbora za finance bili seznanjeni preko, neke dve točke sta bili taki eksplicitne. Prvič, da ga državni svet ne podpira, ker ugotavlja, da s predlogom rebalansa proračuna ne bo deležno razbremenitev tudi gospodarstvo. drugo, kaj pa bilo izpostavljeno, je bilo, so bile pa točke oziroma bi rekel tri tveganja, ki jih je izpostavil pa fiskalni svet. In zdaj če pridemo k tem trem tveganjem, je bilo prvo tveganje, da imamo na strani izdatkov opravka s povečanjem, ki je trajno in je reverzibilno. Torej, gre za strukturno povečanje izdatkov. Na drugi strani , na strani prihodkov, pa nimamo ničesar. Čemu bi lahko rekli, da gre neke za strukturne ukrepe. Zdaj, naslednje tveganje, ki ga je izpostavil fiskalni svet, je bil strukturni primanjkljaj in pa zadnje kot takšno pa je bilo, da ni neke, srednjeročne vizije oziroma dejali so, da se čuti odsotnost ročne dimenzije. Daj ob vsem tem bi še opomnil na neko izjavo predsednika fiskalnega sveta, ki je dejal: "Proračuni odražajo politične preference vsakokratne vlade. Se pravi tudi te vlade." Daj če se malo nekje okrog teh, bi rekel, teh tveganj, pa okrog, odgovorov tudi ministra za finance, je bila neka obljuba dana, da bo nekje desetega aprila izdelal neki dokument, program stabilnosti in pa nekih ukrepov, dolgoročnih. Med njimi pa tudi neke, da pač še neka vizija vlade, šestdeset tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, dva tisoč tristo evrov povprečne bruto plače na zaposlenega in pa nekje petdeset milijard evrov izvoza. Zdaj, te številke, bi rekel, številke si ke dobro zapomnim, ampak te številke sem že nekje pa, bi rekel, slišal in te številke so iste, ki so bile poudarjene na vrhu gospodarstva, ki je bilo organizirano lansko leto na Brdu pri Kranju, in je tudi gospodarstvo reklo, da ima te iste cilje. Se pravi šestdeset tisoč evrov dodane na zaposlenega, petdeset milijard evrov izvoza in pa dva tisoč tristo evrov povprečne bruto plače na zaposlenega. Zdaj, s tem, da je pa gospodarsko reklo, da pa do teh številk pride, mora pa opraviti neke, bi rekel, neke naloge. In se pravi na makroekonomskem področju napredovati iz štiridesetega petindvajseto mesto, se pravi za petnajst mest, pri učinkovitosti poslovnega okolja iz petintrideset na trideset, pri učinkovitosti s trga dela iz triinštirideset na petintrideset, pri razvitosti finančnega trga iz šestdeset na štirideseto mesto, se pravi dvajset mest, pri inovativnosti iz osemindvajsetega na dvajseto mesto in pa pri kvaliteti upravljanja podjetij iz štiridesetega na petindvajseto mesto. Zdaj, vsi ti cilji oziroma ti, kar se je zadalo gospodarstvo, pač po ocenah gospodarstva je, da lahko ti to dosežejo v nekje v šestih letih, zdaj pa vemo, kje so neki cilj oziroma neke naloge, so pa tudi ukrepi. Zdaj, ukrepi so, bi rekel, pa malo bolj zanimivi. Tem ukrepom so tam dali neki naslov Ukrepi za gospodarsko odličnost in prvi ukrep je povečanje učinkovitosti javnega sektorja, sprememba dohodninske lestvice v korist neto prejemkov, usklajevanje izobraževanja in usposabljanja na delo z razvojnimi spremembami na trgu dela, razvoj trga kapitala z vsemi finančnimi instrumenti, pridobivanje zaupanja in spremembe regulative, vzpostavitev okolja za domače in tuje talente in pa okrepitev menedžerskih praks. Se pravi, če se to speljemo, potem lahko nekje upamo, da bomo dva petindvajset dosegli te cilje šestdeset tisoč evrov, petdeset milijard pa dva tisoč tristo evrov. No, zdaj, če je vlada prevzela, bi rekel, te, bi rekel, neke cilje gospodarstn, ni nič ampak jaz upam, da bo pa te ukrepe pa izvedla, ker te ukrepe pa gospodarstvo pričakuje, ker potem bo lahko pridemo do teh številk. Zdaj pa, ima vlada, bi rekel, v tem mandatu oziroma pač ima pa še, bi rekel, neki, še neke točke, ki pa mislim, da noben ne upa s tem, s temi točkami oziroma problematiko neko resno soočiti. Najprej je staranje prebivalstva. Vemo, da je Slovenija država, kjer se stroški staranja povečujejo najbolj. Zdaj, po ocenah nekaterih ekonomistov bo obdobje dva sedemindvajset do osemindvajset kritično za pokojninski sistem, saj se bodo povečali stroški staranja prebivalstva. Potem imamo tu izvoz, ki je še vedno preveč koncentriran, in pa tisto, kaj najbolj buri in je, bi rekel, najbolj pereča tema na dolgi rok, to je pa naša produktivnost. In pa še ena točka je, to je pa učinkovitost javnih izdatkov, predvsem tisti del, ki ni zakonsko vezan. Zdaj, če vse te, bi rekel, zadeve skupaj damo, pa vse, kar smo slišali na odboru za finance, pa razprave, smo lahko od enega od koalicijskih poslancev na samem odboru za finance nekaj slišal, nekaj n tem stilu dejal: "Okej, rebalans bomo potrdili, tu ni dileme." Tudi denarja imamo več kot kadarkoli prej, pred tem je pa rekel: "Se pa bojim, kako bomo od potrditve rebalansa naprej, kako bomo držali, ja, brzdali apetite." In še, če citiram stavek iz objave poslanca Kordiša, ki ga je dal pač gor na Facebook, ali kaj je že bilo, in njegov stavek je bil neke takole glasi: "Ni mi sicer jasno, zakaj, a kot kaže, bodo koalicijski liberalci to podpisali in zasoljeno ceno plačali." Zdaj pa, če se vrnem nazaj na tisto navezavo izjave predsednika fiskalnega sveta, se pa lahko potem zaskrbljeno vprašamo, kakšne pa so politične preference te vlade. Hvala. Hvala lepa.